frumvarpið er unnið í dómsmála og mannréttindaráðuneyti að höfðu samráði við alþýðusamband og réttarfarsnefnd í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar á lögum um gjaldþrotaskipti og fleira í þeim felst að skiptastjóri þrotabús geti heimilað einstaklingi sem tekinn er til gjaldþrotaskipta að búa áfram í íbúðarhúsnæði í eigu þrotabúsins í allt að tólf mánuði þarf skiptastjóri ekki að leita til þess að samþykkis veðhafa í eigninni en áskilið er að hann leiti eftir afstöðu þeirra fyrir afnotin af húsnæðinu skal þrotamaður greiða leigu sem nemi að minnsta kosti þeim kostnaði sem þrotabúið ber af eigninni einnig getur skiptastjóri áskilið sér að trygging verði sett til spjöllum sem kunna að verða á eigninni með breytingunni er einnig lagt til að þrotamaður geti með sömu skilyrðum fengið að hafa umráð einstakra lausafjármuna sem eru í eigu þrotabúsins með þessum breytingum er reynt

hvað kveða skuli á um í almennum uppboðsskilmálum á eignum er tekið fram í sjötta lið ákvæðisins að sá sem kaupir eign á nauðungarsölu ber áhættu af eigninni frá því boð hans er samþykkt og njóti réttar til umræða yfir henni frá sama tíma í frumvarpinu er lögð til sú viðbót að sé hin selda fasteign íbúðarhúsnæði sem gerðarþoli hefur tileigin nota skuli hann njóta réttar til að halda notum á húsnæðinu í tiltekinn tíma allt að tólf mánuðum frá samþykki boðs fyrir þessi not skuli hann greiða hæfilega húsaleigu að mati sýslumanns tilgangurinn með þessari breytingu er sá sami og með breytingunum gjaldþrotaskiptalögunum það er hafi sá sem búið hefur á hinni seldu eign og haldið þar heimili þörf fyrir að vera þar áfram í nokkurn tíma eigin hann þess kost

hefur ekki fengið fulla greiðslu af söluverðinu geti einungis krafið gerðarþola eða ábyrgðarmann hans um mismun þess sem er að eftirstöðvum skuldarinnar og markaðsvirði hinnar seldu eignar í þessu felast tvær breytingar frá fyrri reglu í fyrsta lagi tekur hin nýja regla til allra þeirra sem kunna að eiga veðréttindi yfir eign en ekki aðeins þeir sem kaupir eign á nauðungarsölu eins og er í dag í öðru lagi tekur nýja reglan til þess að sá sem vill innheimta eftirstöðvar veðskuldar hjá gerðarþola eða ábyrgðarmanni á skuldinni verður að sýna fram á hvert markaðsverð eignarinnar var á þeim tíma sem hún var seld er hér komin skýr regla um að sá veðhafi sem ekki færi kröfu sína að fullu greidda af uppboðsandvirði eignar getur ekki krafið skuldarann eða ábyrgðarmann að skuldinni ef hann er til staðar um meira en sem nemur þeim mismun sem er á eftirstöðvum skuldarinnar og markaðsvirði hennar seldu eignar var á þeim tíma þegar eigin var seld nauðungarsölu

krafa þess sem kaupir er tuttugu milljónir ef þessi kröfuhafi telur að hann hafi ekki fengið fulla greiðslu á kröfu sinni með því að kaupa fasteignina verðurhann að láta meta markaðsvirði fasteignarinnar á þeim tíma sem hún var seld nauðungarsölu sé markaðsvirði fasteignarinnar nítján milljónir getur kaupandi krafið skuldarann um eina milljón það er þann mismun sem er á eftirstöðvum kröfunnar og þær sem var markaðsvirði fasteignarinnar kannski sagt í einfaldara máli er það þannig að skuldari getur ávallt gengið út frá því að markaðsvirði eignar sé dregið frá skuld hans

sölu á lausafjármunum en slíkt er háð mati í dag í þriðja lagi eru lagðar til breytingar á lögum um lögmenn og innheimtulögum er þar lagt til að skilgreint verði hvað felist í löginnheimtu samkvæmt innheimtulögum og lögum um lögmenn í skilgreiningunni felst að lögmenn annist löginnheimtu og að löginnheimta innheimta á grundvelli réttarfarslaga og markist upp að henni sem byggðar eru á lögum um aðför kyrrsetningu lögbann og fleira nauðungarsölulaga um meðferð einkamála gjaldþrotaskipti og fleira skipta dánarbúum og fleira eða tilkynningu sem samrýmist góðum lögmannsháttum þá er lagt til að dómsmálaráðherra gefi út leiðbeiningar handa lögmönnum varðandi endurgjald frá skuldara við innheimtu skuldar er með þessari reglu reynt að vernda skuldara gegn óhóflegum innheimtukostnaði lögmanna hér ber að hafa í huga virðulegur forseti að það er ekkert þannig samband á milli lögmanns og skuldara en það væri frekar milli lögmanns og kröfuhafa þannig að skuldari hefur hér engin tök á hafa samkvæmt gildandi reglum eigi tök á að hafa hér áhrif á það sem hann er krafinn um samkvæmt samkomulagi kröfuhafa og lögmanns

til að þrátt fyrir að skuld sé gjaldfelld sökum vanefnda á afborgunum og vöxtum sé lögmanni óheimilt að áskilja sér endurgjald þeim hluta sem þannig er gjaldfelldur virðulegi forseti ég hef gert grein fyrir efnisatriðum frumvarpsins ég legg til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til allsherjarnefndar og